Señora Presidenta, felicito a la Presidencia por la aprobación unánime, por parte del Consejo, del compromiso alcanzado con el Parlamento y la Comisión sobre el paquete de supervisión. Hemos venido trabajando con la Presidencia española y con la Presidencia belga, y hemos conseguido culminar nuestros trabajos con un compromiso ambicioso que pone los cimientos sólidos para la reformar financiera y supone un hito en la integración comunitaria. Es positivo también haber aprobado la implantación del semestre europeo a partir del próximo año, pero la coordinación económica es mucho más que organizar un calendario de operaciones precisa contenidos sustanciales y una dimensión parlamentaria. Urge avanzar más en la reforma de la gobernanza económica es necesario para movilizar la capacidad de crecimiento económico infrautilizado y para construir la Unión económica y social que necesitamos. Necesitamos también un sistema europeo de prevención, gestión y resolución de crisis que sea coherente, robusto y creíble. Debe ser compatible con la recuperación económica, prevenir el riesgo moral, tener en cuenta el resto de las cargas de la reforma financiera y evitar distorsiones en el ámbito del mercado interior. Tenemos que coordinarnos internamente para ser capaces de trasladarlo al G 20. Y sobre la tasa sobre las transacciones financieras y finalizo estamos pendientes de una comunicación de la Comisión que puede también tomar en consideración una tasa sobre las actividades financieras, y está en juego combatir la volatilidad, repartir justamente la carga fiscal, paliar el impacto de la crisis sobre las finanzas públicas, establecer nuevos recursos para la Unión Europea y contribuir a los Objetivos del Milenio.